Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Comisión Europea está siguiendo muy de cerca la situación creada tras el anuncio de expropiación por parte de la República Argentina de la participación mayoritaria de la empresa española Repsol en el capital de YPF. La Comisión Europea desea expresar su seria preocupación y su más enérgica condena por dicha actuación, que afecta a una empresa europea y, por tanto, a una inversión significativa de la Unión Europea en Argentina. No en vano YPF es la empresa productora de petróleo más importante del país. Ese anuncio provoca una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Derecho internacional y puede afectar muy seriamente a las inversiones internacionales, poniendo en entredicho su estabilidad y su protección. La Comisión desea, asimismo, expresar su gran inquietud por el posible impacto negativo también en otros sectores que fueron mencionados por la Presidenta de la República Argentina en su intervención pública. La Comisión urge al Gobierno de Argentina a que respete sus compromisos internacionales en relación con el tratamiento y la protección de las inversiones originarias de un Estado miembro de la Unión Europea y, en particular, hace un llamamiento para que se respete, en este caso, el Tratado bilateral para la promoción y la protección de inversiones, suscrito entre Argentina y España el 3 de octubre de 1991. Dicho Acuerdo protege expresamente las inversiones efectuadas con arreglo a la ley, exige un tratamiento justo de las mismas y prohíbe medidas injustificadas o discriminatorias como las que se han producido en este caso. Dichos compromisos han de ser respetados. La Comisión Europea exige que los derechos de los inversores europeos sean debidamente protegidos y garantizados. La Comisión Europea ya ha dado traslado de esas graves preocupaciones al Gobierno argentino a través de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. El propio Presidente Barroso ha mantenido varios contactos con el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y ha manifestado desde el primer momento claramente su preocupación. El Comisario De Gucht, responsable de Comercio, enviará una carta al Ministro de Comercio argentino en este mismo sentido.

Como Comisario de Industria puedo también informarles de que la misión de mi Dirección General de Industria de la Comisión Europea con empresas europeas prevista para la semana que viene a Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, obviamente no tendrá lugar en Argentina.

En estos momentos no se excluye ninguna opción. Quisiera recalcar la importancia de alcanzar una solución de común acuerdo con arreglo al Derecho internacional, los principios de seguridad jurídica y de protección de las inversiones que no perturbe las relaciones entre la Unión Europea y Argentina ni perjudique a los inversores europeos en dicho país.